Selon les statuts internationaux du FMI, il est interdit d'intervenir en Ukraine car vous l'avez dit le pays est en guerre.